Madame la Présidente, la conférence sur l'avenir de l'Europe sera t elle un machin de plus dont Emmanuel Macron a le secret pour préparer sa future campagne présidentielle ou une avancée concrète au service des peuples? L'avenir le dira.

Que de temps perdu avec des installations successives d'institutions. Pour améliorer l'avenir de l'Europe, je propose concrètement qu'à partir de la prochaine mandature, la Commission et le Conseil de l'Union soient installés dans les quatre semaines après l'élection des députés et qu'ainsi, à partir du 1er juillet et non du 1er janvier suivant, l'ensemble des institutions soient pleinement opérationnelles et puissent ainsi commencer leur travail au service des peuples. Mesdames, Messieurs, nous n'avons pas été élus pour nous engluer dans la tuyauterie, nous l'avons été pour réparer l'image que les peuples peuvent avoir de ce très beau projet qu'est l'Europe.